Het doelwit en de slachtoffers van de terreuraanslagen waren opnieuw onschuldigen biddende gelovigen, toeristen op het strand, burgers. Ze pasten blijkbaar niet in het wereldbeeld waarin de daders geloven. Maar we mogen in geen geval gewend raken aan deze vorm van bloedvergieten en er gevoelloos voor worden. Voor een land als Tunesië is deze terreur een drama.

Met het wegblijven van toeristen verliest ze daarenboven haar belangrijkste bron van inkomsten.

Europa moet zich buigen over een Marshallplan dat regionale samenwerking opnieuw kan aanzwengelen en de getroffen landen in de gordel van instabiliteit vooruithelpt. Want het alternatief is een nieuw Libië, hopeloos onbestuurbaar en daardoor een begeerde bruid in een pervers IS huwelijk.